Se trata, en este caso, de una propuesta para que Groenlandia, como país y territorio de ultramar, pueda exportar en las mismas condiciones que se aplican a un Estado de la Unión Europea. Una situación beneficiosa, tanto para Groenlandia, que exporta a la Unión Europea el 87 de sus productos pesqueros, como para la Unión y, en particular, para Dinamarca, receptora mayoritaria de dichas exportaciones. Una de las condiciones para incluir a Groenlandia en el régimen de importaciones del mercado único es que acepte las normas sanitarias comunitarias, para lo que no hay el menor problema. El comercio de los productos pesqueros entra en el ámbito de la Organización Común de Mercados, pese a lo cual, amparándose en la necesidad de cumplimiento de las normas sanitarias, la Comisión presentó su propuesta basándose en el artículo 203 del Tratado, lo que para nosotros significaba un procedimiento simple y sencillo de consulta. Tanto la Comisión de Pesca como el Servicio Jurídico advirtieron desde el primer momento esta anomalía no obstante, al no presentar la propuesta ningún problema de contenido, y vista su importancia para Groenlandia, aceptamos tramitar el informe bajo el procedimiento de consulta. Cuál no sería nuestra sorpresa cuando, a punto de votar ya el texto, sin previo aviso, el Consejo adoptó una propuesta completamente distinta, con numerosas modificaciones que intentan disimular el evidente vínculo con la Organización Común de Mercados y evitar, así, la codecisión, en una maniobra gratuita, ya que como he dicho anteriormente el Parlamento habría aprobado el primer texto por consulta, sin ningún problema. Al tener que enfrentarnos, sin embargo, a un nuevo texto, y ante la evidente prueba por parte del Consejo de que el objetivo era hurtar poderes al Parlamento, decidimos, ahora sí, utilizar éstos plenamente y solicitar una opinión formal a la Comisión de Asuntos Jurídicos. En dicha opinión, la Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó que y leo textualmente el objetivo de la propuesta es exigir a Groenlandia la transposición de las normas comunitarias en materia de salud, como requisito para la aplicación de las normas de la Unión Europea sobre el mercado interior de productos de la pesca, como figura en el artículo 3 de la propia propuesta, garantizando que las normas del acuerdo se ajusten a las normas aplicables establecidas en la Unión en materia de salud animal y seguridad alimentaria y de organización común del mercado de los productos de la pesca. En consecuencia, la Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó por unanimidad que los artículos 204 y 43, apartado 2, del Tratado, junto con el Protocolo nº 34, que contiene disposiciones y procedimientos específicos para los productos que están sujetos a la Organización Común de Mercados de productos de la pesca en Groenlandia, fueran el fundamento jurídico de la propuesta. Así pues, como ponente, elaboré un nuevo proyecto de informe, modificando la base jurídica, que es lo que mañana presentamos a su aprobación y que, para el Parlamento Europeo, entendemos que es nuestra primera lectura. Por tanto, simplemente me resta decir a la Comisión y al Consejo —que creo que está ausente— que tienen ahora una oportunidad de rectificar y reconocer la nueva base jurídica, y, por tanto, considerar, como nosotros vamos a considerar mañana, que ésta es una primera lectura. El problema es de base jurídica y no de contenido.